Monsieur le Président, voilà trente ans que la Turquie a déposé sa candidature à l'Union européenne et douze ans que le processus d'adhésion a commencé. Quand l'Union européenne cessera t elle donc cette mascarade qui déshonore l'Europe autant qu'elle humilie le peuple turc? Faut il encore et encore marteler que, par sa géographie, sa culture, sa religion, sa langue et son histoire, la Turquie ne peut prétendre être européenne?

En voulant faire de Sainte Sophie une mosquée, le président turc Erdoğan se pose en héritier de l'Empire ottoman, empire dont les conquêtes armées ont gravement mis en péril notre civilisation européenne et chrétienne.

À l'heure où les provocations et les meetings de M. Erdoğan, jusque dans cette ville de Strasbourg, ne suscitent que de molles protestations de la part de l'Union européenne, à l'heure où les communautés chrétiennes sont expropriées en Turquie, à l'heure où des partis politiques affiliés au pouvoir turc voient le jour aux Pays Bas, en Bulgarie, en Allemagne, en Autriche et même en France, ayez enfin le courage de mettre un terme définitif